Staję dzisiaj przed Wysoką Izbą jako reprezentant Grupy Europejskiej Partii Ludowej, ale także a może przede wszystkim jako polski parlamentarzysta, bo moim obowiązkiem jest powiedzieć i ustosunkować się do tego sprawozdania w imię prawdy, w imię konfrontacji

Kto może to uczynić bardziej obiektywnie niż ten, który w tym kraju mieszka? Oczywiście chciałbym, żeby tego sprawozdania nie było. Chciałbym i mam nadzieję, że nadejdzie taki moment, w którym polskie społeczeństwo na tyle dobrze wybierze władzę, że ta nie będzie stawiała siebie ponad prawem. Bo to sprawozdanie to akt oskarżenia władzy, która właśnie siebie stawia ponad prawem, ponad konstytucją, a także szykanuje tych, którzy myślą inaczej. I pewnie usłyszymy tutaj nieraz te krzyki czy zaklęcia, że to ideologia, że to intencje.

Bardzo zbalansowany. Nie ma zgody na to, by władza dyskryminowała kogokolwiek w jakimkolwiek państwie europejskim. Jeżeli tak jest, to musimy w tej Izbie mówić, że tak być nie może. Nie ma zgody na to, by władza upartyjniała sądy i sama chciała być sądami w imię własnych interesów. Nie ma zgody na to, by zagrażać niezależności mediów tylko dlatego, że czyjaś opinia się władzy nie podoba. Nie ma także zgody na mowę nienawiści, a jeżeli słowa agresji płyną z ust polityków najwyższego szczebla, to trzeba reagować, trzeba reagować mocno. Dlatego nie spoczniemy w Polsce to nasze zadanie, polskiego społeczeństwa. Ale ja chciałbym powiedzieć w imieniu całej grupy PPE, że to sprawozdanie musimy przyjąć, bo ono po prostu jest niestety prawdziwe.